Om dat te doen, om die absolute macht te behouden, zijn hij en zijn achterban bereid heel ver te gaan. We hebben hier al heel veel dingen gehoord hulpkonvooien mogen niet meer binnen, internationale waarnemers worden geweerd. Wat mij vooral heel erg verontrust, is dat er nu ook etnische zuiveringen aan de gang zijn.

We moeten alles op alles zetten om het land wederom de rust te gunnen die het verdient.